Ich möchte auf die Eröffnung unserer gestrigen Sitzung zurückkommen. Im Namen meiner Fraktion möchte ich darauf hinweisen, dass wir der Erklärung des Präsidenten, wie im Fall der Ausweisung von vier Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die in die Sahelzone fahren wollten, durch die marokkanischen Behörden zu verfahren ist, nicht zustimmen, dass wir das nicht für ausreichend halten. Wir möchten den Präsidenten noch einmal ausdrücklich auffordern, dass er selbst gegenüber den marokkanischen Behörden Protest einlegt, sich mit diesem Verfahren nicht einverstanden erklärt, und dass auch noch einmal geprüft wird, eine offizielle Delegation des Europäischen Parlaments nach Marokko, in die Sahelzone, zu entsenden.